Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

die Rebecca Harms und auch Herr Verhofstadt aufgeworfen haben, ist Hat Europa, hat die EU den eisenharten politischen Willen, in dieser Situation an der Strategie einer gemeinsamen Bewältigung der großen Probleme festzuhalten? Ich muss sagen Selbst wenn ich die Antieuropäer in diesem Haus wegstreiche manche der Bemerkungen, die ich hier gehört habe, lassen mich daran zweifeln.

von der Vertreterin der EVP lang aufgezählt, welche Länder sie alle respektiert, nur damit jeder versteht, dass Griechenland nicht zu den Ländern gehört, die sie respektiert?

Es hängt an diesem Parlament und an der Kommission, ob es genug europäische Gemeinschaftsinitiative gibt, diese Krise noch in den Griff zu bekommen.